Señor Garriga, yo creo que cuestionar el tema de la interpretación y de los gastos de la interpretación no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque esta Cámara se ha dotado de unos servicios de interpretación profesionales, que están previstos en un presupuesto comunitario.

una falta de cortesía hacia los servicios de interpretación. Por otra parte, hay pueblos que no nos podemos expresar en nuestras lenguas en esta Cámara y eso también tendría que estar previsto.